Je vous remercie de m'accorder cette possibilité de vous demander si vous avez pris connaissance des rapports des ambassadeurs et des délégations de l'Union européenne à Jérusalem qui, ces dernières années, disent clairement que nous ne pouvons pas être en mesure d'assurer la traçabilité des produits qui viennent d'Israël et donc

Je voudrais savoir si vous connaissez ces rapports, parce que je suis étonnée que vous disiez que les produits des colonies ne sont pas concernés. De plus, avez vous aussi entendu parler du fait que, dans beaucoup de pays, le mien en particulier, les consommateurs identifient régulièrement des produits venant des colonies sur nos marchés?